Hvala za besedo. Predsedujoči, spoštovana direktorica, spoštovane kolegice in kolegi! Poslanci poslanke skupine Desus bomo podprli sklep o soglasju k programu dela in in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto dva tisoč devetnajst. Tako kot vsako leto je agencija tudi letos pripravila pregleden in jasen program dela in načrte za prihodnje leto. Ne pričakuje se nobenih posebnosti, da zato se bo agencija lahko brez pretresov posvetila nalogam, ki jih opravlja kot nacionalni regulativni organ na področju trga z električno energijo in zemeljskim plinom. Kot je na matičnem delovnem telesu povedala direktorica agencije, je ta trenutno v fazi izdajanja odločb ter objave novih tarifnih postavk, ki bodo veljale za naslednje triletno regulativno obdobje, lahko tako, da bo agencija v letu dva tisoč devetnajst glavnino na področju ekonomske regulative usmerjala v analizirani in spremljanje skladnosti poslovanja podjetij s pravili agencije. Agencija za energijo ima v okviru področja stalnega spremljanja in monitoringa energetskega trga pooblastilo za izdajo energetskega poročila, ki ga v državnem zboru obravnava pristojno delovno telo. Seveda bo to nalogo agencija opravljala tudi v prihodnjem letu ter, kot je povedala direktorica, sproti objavljala aktualne informacije o delovanju energetskega trga v Sloveniji. Te informacije so zelo pomembne za podjetja, ko se odločajo za investicije, za državo pri snovanju energetske politike pa tudi posameznikom uporabnikom energetskih storitev. Agencija na področju spodbujanja proizvodnje električne energije iz obnovlivih virov ni snovalec energetske politike, to je v domeni države, ima pa na tem področju agencija pristojnost, da izvaja podporno shemo. Tako bo tudi v letu dva tisoč devetnajst na podlagi akcijskega načrta vlade za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov izvedla dva javna razpisa. Za vsak razpis pa je predvidenih deset milijonov evrov. Na tem mestu želim povedati, da v poslanski skupini Desus pričakujemo, da bomo realizirali zaveze Republike Slovenije da do leta dva tisoč petindvajset dosežemo petindvajsetprocentni delež energije od iz obnovljivih virov. Eden od načinov, kako bi to lahko dosegli, je tudi izgradnja hidroelektrarn na srednji Savi, za kar si bomo v poslanski skupini Desus prizadevali tudi v tem mandatu, seveda če bo nova lokalna skupnost imela interes za realizacijo določenih že začetih infrastrukturnih projektov. Če primerjamo poročila o delu agencije za pretekla leta ter finančne načrte za naprej lahko ugotovimo, da agencija posluje stroškovno učinkovito, saj stroškov poslovanja ne povečuje. Navkljub povečanemu obsegu aktivnosti agencije le-ta ne načrtuje dodatnih zaposlitev. Naj na koncu še enkrat ponovim, da bomo poslanci poslanske skupine Desus podprli sklep o soglasju programu dela in finančnemu načrtu agencije za energijo za leto dva tisoč devetnajst. Hvala.